ég bar þá von í brjósti þegar þessi umræða hófst að hér mundi hæstvirtur innanríkisráðherra koma upp og reifa málið og koma með lausnir á þeim vanda sem kominn er upp en ekki lesa upp úr úrskurði hæstaréttar mig langar því til að spyrja hæstvirtan ráðherra hvað hyggst ráðuneytið með því að nú er búið að gefa út kjörbréf til tuttugu og fimm stjórnlagaþingsþingmanna hvernig á að leysa það vandamál hvað með útlagðan kostnað upp á rúmlega hálfan milljarð hvernig ætlar innanríkisráðuneytið að bregðast við því þessi peningur er farinn út um gluggann og verður ekki endurheimtur hvað ætlar ráðherrann að gera í því að hæstiréttur er borinn þungum sökum sem gerir það eitt að fara að fyrirmælum laganna sem alþingi setti og mig langar til að vísa á þá staðreynd sem ráðherrann kom með hann er að kenna sveitarfélögunum um framkvæmd þessara kosninga en sveitarfélögin